C'est le mot clé pour ce débat afin de remercier l'ensemble de mes collègues qui ont tous soutenu l'impulsion de ce rapport à deux exceptions près, mes collègues Brexit qui, me semble t il, feraient mieux de se désoler ici des emplois perdus à cause de leur initiative, mais c'est un autre débat.

Nos possibilités ne connaissent pas de limites, aucun problème humain ne va au delà de nos capacités. Alors, oui, évidemment, l'Europe n'est pas la première responsable de la pollution, et là c'est vous que je cite, Monsieur le Vice président Timmermans, il nous appartient en revanche d'être le moteur de la solution. Ceci est une première étape, mais nous sommes en marche. Je tenais au clin d'œil.